Je tiens à rappeler que, suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il revient au haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de représenter l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune dans les organisations internationales. Les priorités adoptées par le Conseil sont axées autour des thèmes suivants. Tout d'abord, promouvoir le renforcement des Nations unies l'Union européenne contribuera à travailler à l'édification d'un système multilatéral renforcé, notamment en améliorant la représentativité, la transparence, la responsabilité, l'efficience et l'efficacité des Nations unies. La deuxième priorité sera de contribuer à la paix et à la sécurité internationale. L'Union européenne entend accroître la visibilité de ses positions et contributions en matière de gestion des crises dans les instances concernées des Nations unies, notamment au Conseil de sécurité. Le troisième thème prioritaire sera constitué par l'environnement et le développement durable, notamment dans la perspective d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. La quatrième priorité concerne les droits de l'homme. Depuis sa création, l'Union européenne a toujours compté parmi les défenseurs les plus résolus des droits de l'homme et parmi les participants les plus à la pointe du système des Nations unies dans ce domaine. L'Union européenne encouragera activement l'intégration des droits de l'homme dans tous les aspects de l'action des Nations unies, réaffirmant que les droits de l'homme sont indissociablement liés aux autres objectifs de l'ONU en matière de sécurité et de développement. Enfin, la cinquième priorité concerne la réforme du système des Nations unies, et cela en vue d'améliorer le fonctionnement, l'efficacité, la transparence et la représentativité du système.

L'Union continuera à promouvoir la capacité d'action de la troisième commission, seul organe universel ayant compétence de mettre en œuvre les normes en matière de droits de l'homme.

Concernant la question des représentations diplomatiques, en date du 1er décembre 2009, toutes les délégations de la Commission européenne à l'extérieur sont devenues des délégations de l'Union européenne. Dans le cas de Genève, la délégation de l'Union et le bureau de liaison du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ont adopté des modalités de travail temporaires dans l'attente de la mise en place du service européen d'action extérieure.